demokratski stranki, ureja dvoje. Prvo je skrajšanje veljavnosti zakona , po tem amandmaju naj bi veljal samo za leto dva tisoč devetnajst. In podoben amandma je vložila tudi koalicija, kar pomeni, da bo to jutri sprejeto. O tem torej ne kaže izgubljati besed. Drugi del amandmaja se pa nanaša na roke, roke, v katerih naj bo ta situacija, se pravi ta embalaža, sanirana. Mi govorimo o interventnem zakonu, o zakonu, ki ga sprejemamo po nujnem postopku, problem nam visi nad glavo. V medijih smo brali o tem, da je problem ne samo okoljski, ampak tudi z vidika zdravja, ker se bodo naselili glodavci na te odpadke, ki očitno čakajo, da bomo mi ta zakon sprejeli, ker se danes ne naseljujejo. Malo humorja vmes, da ne bo preveč resno. In istočasno smo priča, ne, da minister ne podpira tega roka tridesetdnevnega, v katerem je pač treba te družbe oziroma te osebe, ki bodo to embalažo začele odvažati izbrati. Pravi problem je tridesetdnevni rok. Zdaj pa poglejmo, kaj piše v zakonu. V zakonu piše, da mora inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, v desetih, pazite, delovnih dneh, ne, tudi to je zanimivo . Če gre za interventni zakon, vsaj teh "delovnih" bi lahko izpustili, ne, v desetih dneh. Cel svet, šteje roke v dnevih, ne, samo mi v Sloveniji smo unikum, govorimo o delovnih dnevih pri rokih, tako tukaj kot na področju raznih dovoljenj in tako naprej. Počasi bi se morali te, naše unikum nomenklature tudi znebiti in poimenovanja torej v desetih delovnih dneh. Lepo se sliši, ne, tu bo zelo hitro , tam nekje sredi januarja bo tu. Kajti zakon bo jutri sprejet, objavljen bo verjetno drug teden v petek, začel bo veljati med prazniki, vmes je še prvi, drugi januar, vmes je še en vikend, ne, tako nekje do petnajstega januarja ima torej inšpekcija nalogo, torej to je tako deset dni, en mesec, ne, danes smo osemnajstega, en mesec, v enem mesecu bo inšpekcija pač prišla, označila, popisala in nemudoma obvestila ministrstvo, pristojno za okolje in prostor o tem, kakšne količine in kje se nahajajo. In tam, kjer se te količine nahajajo, piše v zakonu izvajalec po ogledu. Označenih odpadkov ne sme niti odvzemati niti jih k njim kakršne druge koli odpadke dodajati. Druge odpadke, ki bodo prihajali zdaj iz novega leta, ne vemo, verjetno, prazniki naredijo svoje in bo te embalaže ohoho. Druge odpadke predhodno skladišči ali skladišči tako, da je označene odpadke mogoče prevzeti. Se pravi, tile bodo tam označeni , čakali bodo, izvajalci so na odboru opozorili, da nimajo prostih kapacitet. Označenih odpadkov ne smejo oddati družbam, tudi če bi oni imeli, teh ne smejo oddati, ker so zdaj označeni, so zaplombirani po domače povedano, in smejo jih oddati samo osebi iz tretjega odstavka petega člena tega zakona, to je oseba, ki v imenu Republike Slovenije in za njen račun zagotovi, da bo te odpadke prevzela ter jih obdelala. In mi določamo z izbiro te osebe tridesetdnevni rok. In minister pravi: "Ne gre, zaradi javnih naročil." Glejte, spoštovani minister, če bo problem javnih naročil, potem zakona ne rabimo. Tam nekje drugo leto boste izvajalca izbrali, po odločitvah državne revizijske komisije, ki jim sledimo v zadnjem času, recimo zadnja najbolj razvpita, Karavanke, bo tu nekje odločeno tam konec leta, izbran bo bistveno dražji ponudnik, kot bi lahko bil, in tako naprej. Taka bo na koncu odločitev, eno leto bodo pa ti odpadki tam stali, zaplombirali družbe, bodo pa kam ... Kam bodo te družbe, skladiščile nove odpadke, vas vprašam, kam, če je tridesetdnevni rok problem? če je tridesetdnevni rok problem? In če se bo postopalo v skladu z Zakonom o javnih naročilih in v skladu z ustaljeno prakso, ki smo ji priča na slovenskih tleh? Ne, državne revizijske komisije, ki naj bi bila neodvisen organ, ne, ki se prodaja kot neodvisen organ, ne, kar je še hujše nad nad odločitvami katere je samo modro nebo, ni nobene pritožbe. Ne, očitno so bili ob od boga postavljeni, jih ni ta državni zbor imenoval. Če nad sodniki nad okrajnimi, okrožnimi, višjimi ni modrega neba, ampak je vrhovno sodišče pa ustavno tukaj je pa modro nebo in so neodvisni, lepo vas prosim. Vsak s takimi ali drugačnimi strankarskimi simpatijami, kar je absurd, da se trije člani senata iz istih strankarskih simpatij pojavijo v odločanje, kar je tudi vprašanje za tistega, ki vodi to komisijo. Kakšni so izločitveni kriteriji kako se varuje konflikt interesov, kako se skrbi za to, da se ne vzbuja dvoma v nepristranskost? V vseh teh odločitvah, oprostite, še posebej glede na to zadnjo odločitev, je ta komisija izgubila vso kredibilnost. Če jo jutri odpravimo, ne bo nobene škode, pa damo v postopek revizije na redna sodišča, nobene. Največjo škodo se dela sedaj s temi njihovimi odločitvami, ker preplačujemo investicije, pa nič boljše niso zato izvedene. No, in če bo minister čakal, da se bo ta silna procedura odvila, bo ta zakon nehal veljati. tako da jaz tega, oprostite, ne razumem. Ne razumem. Če je problem trideset dni naj pove minister, je šest dni dovolj, devetdeset, ampak ne morejo pa, ljudje božji, zdaj ti odpadki zapečateni tam čakati v skladiščih, družbe bodo prisiljene prevzemati nove, ki jih bo zdaj v tem novoletnem času ogromno, kam bodo z njimi? In istočasno govorimo o tem, da pa sprejemamo zakon, ki je interventne narave, ker se bodo miši tam razmnožile, če tega ne bomo odpeljali. Ne, in prav bi bilo tudi slišati ministra, da se to popraviti seveda, če bi se strinjali pa sprejeli ta naš amandma, lahko vložite amandma na amandma pa ta rok iz trideset n šestdeset ali pa devetdeset dni podaljšate, samo rok mora biti. Rok mora Brez tega zakon nima in ne bo imel nobenega, nobenega učinka. Ob zaključku bi bilo dobro slišati, ker tega nismo slišali, kam bo šlo teh preko deset tisoč tam te embalaže in sveč? Kaj se bo z njimi zgodilo? Tu danes moramo vedeti, in tu je prav, da tudi javnost ve, kam jim bomo odpeljali. Jih bomo predelali, sežgali, naložili na ladjo, raztresli sredi oceana? Kaj se bo z njimi zgodilo? Kaj se bo z njimi zgodilo? In zakaj sto dvajset evrov odpadki in dvesto evrov tona sveč?